W kwestii kobiet w zarządach spółek oraz ogólnie równowagi płci spójrzmy na trzy najważniejsze instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę Europejską.

Dlaczego zatem organizacje kobiet nie ukazują tego faktu na forum Parlamentu, dlaczego żaden mężczyzna przewodniczący nie uderzył się w pierś?

Kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym tak jest zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy społeczeństwem kobiet zaradnych, wykształconych, kompetentnych i odpowiedzialnych. Każdy potrzebuje szacunku i sprawiedliwego traktowania, albowiem ma identyczne prawa i równą godność. Tego należy po prostu przestrzegać, to jest nasz współczesny imperatyw aksjologiczny i cywilizacyjny.